Señor presidente, señorías, los británicos tienen que saber que no nos alegra su marcha. La Unión Europea pierde un poco de su esencia con la salida del Reino Unido. Por eso, podemos afirmar hoy aquí que está en nuestra voluntad lograr el mejor acuerdo posible para ambas partes. Para que la mañana siguiente al 19 de marzo, la Unión Europea haya perdido un socio, pero haya conservado un amigo y un aliado. Durante 2017 los europeos también hemos tomado conciencia de nuestra seguridad. La cooperación estructurada permanente en materia de defensa que se puso en marcha el año pasado constituye ya un hito europeo y del que mi país, España, se enorgullece de formar parte integrante. En el último Consejo Europeo del año también se pudieron tratar cuestiones que para mí son fundamentales la dimensión social, la educación y la cultura. Europa significa, señorías, progreso e igualdad de oportunidades. Significa valores comunes y principios compartidos. Significa solidaridad con quienes lo están pasando mal, ya sea por razones de la crisis económica o la crisis de refugiados. Significa una mayor concienciación por el medio ambiente y la protección de nuestro patrimonio natural. En definitiva, queridos colegas, la Europa del siglo XXI tendrá que ser más social o no será. Si queremos, señorías, un futuro de oportunidades, de progreso y de bienestar para las próximas generaciones, empecemos a invertir en él.